Die Erwerbsquote von Frauen steigt in den EU Mitgliedstaaten zwar seit Jahrzehnten an, dennoch tragen Frauen in der Regel weniger als die Hälfte zum durchschnittlichen Haushaltseinkommen bei. Mein Heimatland Österreich ist eines jener Länder, in denen Frauen prozentuell am wenigsten beisteuern. Der Unterschied im Bruttostundenlohn liegt in Österreich bei 22,2 Prozent das ist um ein Drittel mehr als in der EU. Das heißt, Frauen verdienen in Österreich pro Stunde im Durchschnitt um mehr als ein Fünftel weniger als Männer.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Wir haben einiges heute schon gehört Es sind weniger Frauen in Management und Führungsaufgaben, Frauen erfüllen in einem viel stärkeren Ausmaß als Männer wichtige unbezahlte Tätigkeiten wie Haushaltsführung, Kindererziehung und Altenpflege, und müssen deshalb oft Teilzeitjobs annehmen.